Vier doden, vele gewonden en vermisten en inwoners die nog wekenlang van noodhulp afhankelijk zullen zijn en daarbij een enorme materiële schade dat is het verwoestende effect van orkaan Irma op 34

Want ook het Franse en het Britse deel van de Cariben zijn zwaar getroffen. Mag ik dan ook vanaf deze plaats oproepen om allemaal ook persoonlijk te doneren aan het Rode Kruis?

Zoals u weet bestaat het eiland Sint Maarten uit een Nederlands en een Frans deel en beide hebben een verschillende juridische status binnen de EU.

qua financiële steun gelijk behandeld zullen worden. Naar mijn mening mag er namelijk geen onderscheid zijn. Het eiland mag niet verscheurd worden door EU statussen. Wat mij betreft staan alle inwoners van Sint Maarten en daarmee onze solidariteit voorop.